Zilele acestea, partidul de guvernământ din România a luat o decizie aberantă a votat eutanasierea, adică uciderea câinilor fără stăpân. Fac apel la Partidul Popular European, care are ca doctrină creștin democrația vă rog să vorbiți cu colegii dumneavoastră de grup politic de la Partidul Democrat Liberal din România, să nu își păteze mâinile cu sânge nevinovat. Iisus Hristos a iubit animalele, milă voiesc, nu jertfă, a spus Mântuitorul. Fac apel și la ceilalți colegi aproape toți aveți cel puțin un câine acasă, pe care îl iubiți ca pe un înger. România se întoarce, din păcate, la Evul Mediu întunecat, se barbarizează. Regimul Băsescu astăzi eutanasiază câini, iar mâine va eutanasia oameni. Uciderea câinilor reprezintă, totodată, o afacere profitabilă pentru mafie. Ajutați România să nu se transforme în Uganda lui Idi Amin.